Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, si je vous dis que l'industrie automobile traverse une crise sans précédent, cela résonne sans doute comme quelque chose d'assez familier. Pourtant, c'est une réalité bien prégnante. Ce secteur a enregistré en 2012 à peine douze millions d'unité vendues contre environ dix sept millions en 2007, juste avant la crise, soit un recul ramenant aux chiffres des années

un pilier de l'économie régionale, car c'est la première activité économique de dizaines de régions en Europe un pilier social, ensuite, avec douze millions d'emplois directs et indirects

Tout cela nous permet d'affirmer une chose l'industrie automobile, par sa place au cœur de l'industrie, constitue un indicateur indéniable de l'état de notre économie. Aujourd'hui, les peuples européens s'interrogent sur l'avenir de cette production. Par conséquent, il était inconcevable que les députés européens, seuls représentants directs des peuples, n'interviennent pas dans le débat. Nous nous sommes saisis de cette problématique et nous avons bien fait. Avec ce rapport, nous avons examiné le plan d'action CARS 2020, que la Commission a lancé en novembre 2012. Ce plan d'action, je tiens à le dire, était un excellent point de départ, et je tiens à remercier le vice président Tajani pour tout le travail effectué en amont. Je tiens notamment à saluer le processus CARS 21, long mais fructueux travail de concertation avec l'industrie. Néanmoins, le plan d'action pèche parfois par excès de synthèse. C'est pourquoi nous devions y ajouter une véritable valeur ajoutée pour être entendus. Le rapport que je vous présente aujourd'hui n'a qu'une seule ambition proposer des solutions novatrices pour renouer avec la croissance du secteur automobile, novatrices car nous avons deux défis à relever. À très court terme, c'est l'urgence qui doit prévaloir, l'urgence de sortir ce secteur du cercle infernal de la crise et, à moyen terme, nous devons avoir l'ambition de rapprocher nos politiques en matière d'industrie automobile pour agir unis plutôt que divisés. Au final, nous devons nous battre pour une Europe qui agit, mais, surtout, une Europe qui protège. Ce rapport insiste sur un certain nombre de points. D'abord, améliorer profondément l'approche de la Commission en identifiant plus précisément la surcapacité de production et les restructurations comme les points majeurs de la crise du secteur, trop peu présents dans le plan d'action. Ensuite, le rapport demandera d'imposer progressivement une réglementation plus claire et plus prévisible pour l'industrie. Cela favorisera les investissements. Nous devons d'abord laisser l'industrie sortir la tête de l'eau avant de lui imposer de nouvelles normes qui viendraient un peu plus la fragiliser. De même, ce rapport rappelle que l'avancée et le savoir faire technologique sont les seuls avantages compétitifs de l'Europe sur le reste du monde. Nous devons donc nous focaliser sur ce que nous savons faire de mieux pour asseoir durablement notre compétitivité. Nous saluons et encourageons la flexibilité du travail basée sur le dialogue social et la réorientation ainsi que l'amélioration du savoir faire des employés au vu des évolutions du marché. Enfin, nous demandons un renforcement de notre arsenal légal et de nos pratiques pour lutter contre la concurrence déloyale au sein de l'Europe comme sur les marchés extérieurs. Chers collègues, voilà les grandes lignes du rapport. Il reflète un bon compromis, qui a récolté l'aval d'une très large majorité des voix en commission de l'industrie.